Wir sind in tiefer Sorge, was unsere internationale Verantwortung betrifft. Das Wiederaufbauprogramm liefert nichts für humanitäre Hilfe, und der mittelfristige Finanzrahmen ist zusammengekürzt worden, wenn es um entwicklungspolitische Zusammenarbeit geht. Solidarität droht zu leiden, insbesondere in einer Zeit, wo unsere Partner sie ganz besonders benötigen. Das muss nachgebessert werden, das muss verändert werden. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten arbeiten für einen guten Ausbau der vorliegenden Programme für gute Arbeit, für sozialen Zusammenhang, für wirtschaftliche Erneuerung. Dafür haben wir die Weichen gestellt, in Deutschland und in Europa. Aber eines ist auch immer klar Die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Warschau und in Budapest haben kein Preisschild, sie sind nicht käuflich, weder heute noch morgen noch an dem Tag, wo in diesem Haus die Abstimmung über den mittelfristigen Finanzrahmen stattfindet.